Podprl bom celotno ekipo Komisije, čeprav se ne strinjam s celotno sestavo. Vsak mesec nedelovanja Komisije je izgubljen mesec tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo. Želim si, da bi Komisija delala predvsem v skupno dobro in da bi se držala vseh obljub, ki jih je dala v Evropskem parlamentu. Še zlasti pa se mi zdijo pomembni naslednji izzivi najprej transformacija, in to zelena, socialna in digitalna, ki je združena skupaj s pravičnim in solidarnim prehodom vanjo. Pomembno je delo na večji integraciji, ki bo v prid vseh ljudi in človekovih pravic, evropska strategija za trajnostni razvoj, skupni tehnološki napredek ter lastno infrastrukturo. In končno do same širitve na Zahodni Balkan in tudi igranja geopolitičnega branika multilateralizma in vladavine mednarodnega prava.